Il 18 gennaio ho inoltre ricevuto una lettera del vicepresidente Czarnecki, in cui quest'ultimo affrontava le preoccupazioni sollevate nella lettera sopracitata. Successivamente, il 23 gennaio ho sentito il vicepresidente Czarnecki su tale questione.

del regolamento, Il Parlamento deciderà mercoledì in merito a tale proposta, a maggioranza di due terzi dei voti espressi, che rappresentino la maggioranza dei deputati che lo compongono.